frú forseti þetta gengur ekki lengur hér er búið núna í nokkur skipti að fallast á að halda þinginu fram á kvöld til að ræða þetta mál en langflestir stjórnarliðar svo ekki sé minnst á ráðherrana hafa ekki séð ástæðu til að láta sjá sig í þeim umræðum farið eitthvað allt annað að gera einhverja allt aðra hluti hér kallar hæstvirts utanríkisráðherra fram í sem hefur verið hér á vappi en lítið tekið til máls og látið ljós sitt skína í þessu máli og enga skoðun haft á því þetta er ekki boðlegt frú forseti fyrir þingmenn að þeir séu látnir sitja hér í þessu máli sem ríkisstjórnin þó gengst við því að sé líklega eitt hið stærsta sem alþingi hefur þurft að takast á við þingmenn stjórnarandstöðunnar eru látnir sitja langt fram á kvöld og ræða málin til þess eins að ljúka þessu af og ítreka þannig aftur og aftur